Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na tretji seji obravnavala triindvajseto redno letno poročilo varuha človekovih pravic. Na začetku je seveda besedo dobila gospa varuhinja, Vlasta Nussdorfer, ki je povedala, da je izvajanje nadzora v okviru različnih institucij pogosto neučinkovito. Pristojne službe ne delujejo vedno optimalno. Opozorila je na zavlačevanje različnih postopkov ter v zvezi s tem izpostavila ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Omenila je sodišča, ki so sicer skrajšala čas sojenja, vseeno pa posamezni postopki še vedno trajajo leta ali celo desetletja. Institucije včasih ne sodelujejo, prelagajo odgovornost ter se izgovarjajo na pomanjkljivo zakonodajo. Pogosto manjkajo podzakonski akti, javnosti ni dovolj, javnost ni dovolj vključena k pripravi zakonodaje, zato prihaja do vlaganj pobud za presojo ustavnosti. Izpostavila je revščino, ki vztraja in je nismo uspeli bistveno omejiti. Pogoste so kršitve delovnopravne zakonodaje, ljudje še vedno niso plačani za opravljeno delo ali se jim to ne šteje v pokojninsko dobo. Seveda se varuh človekovih pravic ukvarja z različnimi vsebinami, z razmerami v šolah, javno prehrano ter s problemi starejših, okoljskimi problemi, problematiko tujcev, beguncev, migrantov, prosilcev za azil ter zaporsko problematiko. V zvezi s pravosodjem je podobno kot že lani gospa varuhinja izpostavila neizvršene oporoke, premalo je tudi napredka na področju romske problematike. Za konec pa je omenila še finančno neodvisnost varuha. V zvezi s tem so pisali tudi predsedniku vlade in opozorili, da je potrebno zagotoviti finančno neodvisnost nadzornih institucij. Potem je dobila besedo predstavnica državnega sveta, ki je povedala, da je, da poročilo ocenjujejo kot zelo dobro, tudi državni svet se je v razpravah že dotaknil tematik, ki jih obravnava varuh, opozorila je, da se država še vedno ni lotila nekaterih okoljskih težav, problem ostaja zlasti nedograjena infrastruktura. Predstavnik vlade se je zahvalil varuhinji za izčrpno poročilo ter omenil številna priporočila, ki predstavljajo smernice za nadaljnje delovanje. Izpostavil je odzivna poročila, ki jih je pripravila vlada oziroma pristojno ministrstvo. Predstavnik Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je povedal, da so imeli z varuhom sestanek, kjer je bilo ocenjeno, da se bo potrebno angažirati pri urejanju kadrovskih težav. To je velik problem, odobrene so bile sicer dodatne zaposlitve, vendar še vedno premalo. Predstavnica Ministrstva za javno upravo je dejala, da priporočila varuha obravnavajo zelo resno. ne, nerealizirano je ostalo priporočilo glede spremembe volilne zakonodaje, na čemer bodo še delali. Predstavnica Ministrstva za delo je povedala, da ministrstvo vsako priporočilo varuha resno prouči ter da sodelujejo z varuhom. Potem so dobila še ostala ministrstva, besedo. Nato pa predsednik oziroma predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je dejal, da poročilo varuha berejo z različnih vidikov. Izpostavil je predvsem sistemski vidik, v okviru katerega stalno preverjajo, kakšno je stanje v sodstvu. Samo zakonodajne spremembe ne bodo rešile problemov. Omenil pa je še nekatere dodatne ukrepe, ki jih izvajajo kot odziv na varuhova priporočila. Predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva je povedala, da tožilstvo priporočila varuha spoštuje in jih upošteva. Omenila je vsebino nekaterih najnovejših priporočil ter ukrepe, ki jih izvajajo in jih bodo še izvajali v zvezi s tem. Potem pa je sledila razprava poslank in poslancev oziroma članic in članov komisije. Opozorjeno je bilo, da bi moral biti varuh še posebej pozoren na politično zlorabo otrok v razne predvolilne in druge namene. Omenjeno je bilo sistematično ignoriranje priporočil varuha, kar se ponavlja iz leta v leto. Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi s kadrovsko sestavo sveta za človekove pravice. Izpostavljena je bila problematika blagoslavljanja javnih šol, s čimer naj bi bila kršena ustava. Omenjeno je bilo tudi, omenjen je bil tudi sovražni govor, varuh pa naj se ne bi do nekaterih problemov, dovolj, dovolj dobro ali pa intenzivno, če tako rečem, odzval. Ob koncu razprave je bila podana ocena, da so se z leti poročila varuha izboljševala. Iz njih se je dalo razbrati katera so tista področja, kjer so bile človekove pravice najpogosteje kršene. V zadnjem poročilu je bilo sedeminsedemdeset priporočil, veliko pa se jih, ponavlja. Po končani razpravi je potem besedo ponovno dobila gospa varuhinja, ki se je odzvala na nekatere pripombe, izrečene v razpravi. Na glasovanje, je bilo potem dano delovno gradivo, to je osnutek predloga priporočila, ki so ga članice in člani komisije tudi soglasno sprejeli. Sestavni del tega poročila je predlog priporočila, ki ga je pripravila komisija kot matično delovno telo. Danes pa ga, kot vidite, obravnava državni zbor. Najlepša hvala.